Este, precisamente, no es un tema de urgencia, porque es una probabilidad anunciada en una sentencia de la Corte Suprema de Venezuela en el año 2008. Por lo tanto, no es un tema actual. Lo que ocurre es que cualquier excusa sirve con tal de utilizar un tema en el marco electoral, y, en política, primero debe primar la ética antes que el utilitarismo primero debe primar la equidad antes que tener posiciones prefijadas hacia gobiernos elegidos democráticamente, nos gusten o no nos gusten. Por tanto, una cuestión de procedimiento, que ya ha sido trasladada hoy por el copresidente de mi Grupo, sobre el sistema de las urgencias en el Parlamento Europeo y su efectividad real para que cumpla el fin con el que este instrumento ha sido creado, es decir, el debate urgente en el caso de violaciones de derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho.

Consideramos importante y apoyamos la existencia de instrumentos regionales de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Consideramos que Venezuela es actualmente miembro de la Comisión Interamericana y de la Corte y parte de esa Convención, y que participa activamente en los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y, por tanto, apoyamos el fortalecimiento de estos sistemas regionales de derechos humanos y pedimos a la Unión Europea que aumente sus contribuciones financieras y técnicas. Valoramos muy positivamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaje por el pleno respeto de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, y que se agilicen sus procedimientos. Y, en ese sentido, animamos también al Gobierno de Venezuela y a los demás miembros de la OEA a que cooperen con estos mecanismos de derechos humanos.